Die Dossiers, über die wir nun abstimmen, sind der heute angenommenen Tagesordnung zu entnehmen.

Es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den letzten Tagungen. Alle Abstimmungen sind namentliche Abstimmungen, und die Mitglieder können ihre Stimmabgabe und die Ergebnisse der Abstimmungen anhand des Dokuments überprüfen, das auf der Website der Plenartagung veröffentlicht wird. Erklärungen zur Abstimmung können schriftlich eingereicht werden. Ausnahmsweise dürfen die Erklärungen zur Abstimmung höchstens 400 Wörter enthalten. Ich erkläre die erste Abstimmungsrunde für eröffnet. Sie können jetzt bis

Die Ergebnisse der Abstimmung werden morgen um